ég hef lagt hér fyrir hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra tvær spurningar um erfðabreytt matvæli og eins og kemur fram á þingskjali níu hundruð og fjögur að þá vísa ég í spurningum mínum til áðurfenginna svara um þetta sama efni ég spyr hæstvirtur ráðherra hvað valdi því að enn hefur ekki verið sett reglugerð um merkingu erfðabreyttra matvæla en samkvæmt svari við fyrirspurn minni í febrúar tvö þúsund og fimm á þingskjali sjö hundruð fimmtíu og tvö þá var ég að svara því að reglugerð varðandi rekjanleika matvæla og merkingu erfðabreyttra lífvera og fóðurs sem framleitt er úr erfðabreyttum lífverum hafi tekið gildi hjá evrópusambandinu átjánda apríl tvö þúsund og fjögur það væri unnið að upptöku hlutaðeigandi gerða í e e s samninginn og þegar það hefði verið gert yrðu þær teknar upp í íslenskan rétt þáverandi hæstvirtur umhverfisráðherra sem svaraði þessari spurningu sagði hins vegar útilokað að segja á því stigi hvaða dagsetningu væri um að ræða en á svarinu má skilja að ákvörðun sé skammt undan ég spyr einnig hæstvirtur ráðherra hvað valdi þeim drætti sem orðinn er á útgáfu fræðslubækling fyrir almenning um erfðabreytt matvæli sem í fyrrgreindu svari kom fram að ætlunin væri að gefa út nú vil ég vekja athygli hæstvirtur ráðherra á því að umræðan um erfðabreytt matvæli og merkingar þeirra og þörfina á merkingum er alltaf að aukast við íslendingar drögum lappirnar í þessum efnum og erum komin langt langt aftur úr nágrannalöndum okkar löndum evrópusambandsins að ekki sé talað um norðurlöndin en norðmenn hafa sett reglur um merkingar og erfðabreytt matvæli sem eru kannski þær ströngustu í heimi að mjög vel athuguðu máli neytendasamtökin hafa hvað eftir annað bæði í sínu tímariti og með formlegum erindum til ráðherra óskað eftir því að það sé farin hér svipuð leið og farin er á norðurlöndunum eftir því sem mér hefur skilist og eftir því sem ég hef kynnt mér þá hafa neytendasamtökin á síðasta ári skrifað bréf til umhverfisráðherra sem þá mun hafa haft þessi mál á sínum höndum þar sem krafist er merkinga á erfðabreyttum matvörum og ég sé ekki á síðu samtakanna að það hafi borist svar nú held ég að hæstvirtir ráðherrar geti ekki dregið það lengur að svara íslenskum neytendum afdráttarlaust um þetta við getum svo deilt um það á öðrum vettvangi hversu hættuleg erfðabreytt matvæli eru en merkingar á matvælunum verða að vera til staðar til þess að neytendur eigi möguleikana á því að velja erfðabreytt matvæli eða hafna þeim annað er fásinna og ég óska eftir því að hæstvirtur ráðherra svari mér skýrt og skorinort hvað þetta varðar